Hvala, lepa spoštovana podpredsednica. Slovenski demokratski stranki smo v času volilne kampanje zelo jasno povedali, kaj bomo storili za ljudi, ko, bodo zaključene volitve. In smo to zapisali v naš predvolilni program in to danes tudi uresničujemo. Držimo besedo, držimo obljubo, tisto, kar rečemo, to tudi storimo. Da se vrnemo nazaj k temu zakonu. Seveda jaz bom zakon, ki smo ga v Slovenski demokratski stranki predlagali, tudi podprl. S tem zakonom želimo anulirati zakon, ki ga je SMC skupaj z Zorčičem, vložila v parlamentarno proceduro v prejšnjem mandatu in, tudi uspela. Zelo žalosten sem, moram povedati, da danes gospoda Zorčiča sploh ni tukaj. Bilo bi lepo, bilo bi, odgovorno, da bi ljudem še enkrat pojasnil, kako je uspel logirati, da je uspel ta zakon spraviti skozi parlamentarno proceduro. Tudi v državnem zboru je bilo veliko ljudi, tistih, takrat še poslank in poslancev, nekateri ste še danes tukaj, ki ste glasovali za, drugi proti. Ampak na žalost ljudi je šel ta, lobistični zakon skozi parlamentarno proceduro. In danes tisti, ki ste takrat glasovali za ta zakon, ki je definitivno škodljiv, bom potem poskušal povedati, zakaj bi lahko morda danes, imate priložnost, svoje mnenje spremenili in odločili v dobro ljudi. Odločili v dobro ljudi. Seveda ta zakon, ki ga mi predlagamo, pomaga tistim, ki so v naši družbi najrevnejši. In vsi, ki sedimo v tujem državnem zboru, se tega še kako, dobro, bi se morali tega še kako dobro zavedati. To so večina ljudje, ki si ne morejo kupiti ferrarija, si ne morejo kupiti lamborghinija, si ne morejo kupiti motor Kawasaki, Hondo in tako dalje, tisočkubično in več. To so tisti ljudje, ki se z veliko težavo prebijajo iz meseca v mesec. In resnično neokusno in, bom rekel, zelo nekorektno je, da tem ljudem še naložimo nove težave na hrbet. In s tem zakonom smo to storili. Danes je bilo veliko povedanega. Čisto podrobno obrazložena, obrazloženega, zakaj smo predlagali ta zakon. Ne bom se v same podrobnosti poslušal, spuščal. Zelo jasno pa povem, da se v Slovenski demokratski stranki zavedamo stisk ljudi, se zavedamo, kaj za marsikaterega na podeželju pomeni sto petdeset, dvesto evrov. Na letni ravni. In na drugi strani ti ljudje so imeli, nekateri, ki danes teh vozil niso mogli registrirati, imeli edino prevozno sredstvo iz enega dela svoje kmetije pa na drugo pa morda do trgovine, in tako, kot smo se danes že pogovarjali. To so dejstva, ki so znana, nam tistim, ki živimo na podeželju, ki gremo med tiste ljudi in ki ugotavljamo, kako težko se nekateri prebijejo iz meseca v mesec. In jaz sem prepričan, da tisti, ki sedite tukaj v državnem zboru, morate imeti občutek za ljudi. Drugače so vas izvolili, lobiji, izvolili so vas tisti, preko katerih, potem skozi zakonodajo, ki peljete skozi državni zbor, uresničujete njihove interese v ozadju. Tisti lobiji, ki so, stali za tem Zorčičevim zakonom, je, na eni strani zagotovo požrešna država, ki jo je vodil Miro Cerar, na drugi strani zagotovo ali pa najbolj verjetno kakšne zavarovalnice in tako dalje. Nekdo je tukaj, tako kot je moj kolega že pred nekim časom, ko je spravljal tu uvodoma oziroma predlagatelj Bojan Podkrajšek zelo jasno, poudaril. In jaz mislim, da si poslanke in poslanci v državnem zboru, ki smo izvoljeni od ljudi in bi morali delati za ljudi, si tega enostavno ne bi smeli dovoliti. Kdorkoli s katerekoli politične opcije prihaja, ki poskuša z lobističnimi zakoni obremenjevati naše državljanke in državljane, bi ga morali izločiti. Ne glede na to, s katere vsebine prihaja. In jaz mislim, da počasi se bližamo temu času, da bodo, ljudje, se odločili tako, da lobisti za posameznike več ne boste imeli mesta v državnem zboru. Ljudje so se, ko so bile zadnje državnozborske volitve, odločili in jasno povedali, kdo je tisti, ki mu zaupajo, vendar to sem že velikokrat povedal, pa še enkrat bom, da ste tisti, ki sedaj sedite v koaliciji, ukradli volitve ljudem. Ljudje so se odločili drugače. Vi ste pa zaradi svojih lobističnih interesov in zaradi tega, da obremenjujete najbolj revne, se pač odločili, da imate sedaj vlado v svojih rokah. Ampak verjemite mi, tako kot je SMC plačal, svojo, svojo, slabo delo in, obremenjevanje tistih najbolj revnih v prejšnjem mandatu, torej v tem in vi ste, koliko vas je zdajle v tem sklicu. Tako bo tudi ta koalicija, državljankam in državljanom, tistim, ki se s težavo prebijejo, prebijajo v meseca v mesec. Na, o tem razmislite danes, ko boste glasovali o tem zakonu.